Me alegro de que esté hoy aquí para poder decírselo directamente verá, señor Tusk, la mejor manera de combatir el nacionalismo excluyente, el populismo, no es copiándoles los mensajes. Dijo usted una cosa más, que demuestra que no entiende usted muy bien ni siquiera la política que la Comisión ha puesto en marcha. Dijo usted que los países miembros están de acuerdo en que la reubicación no es la solución a la inmigración ilegal. Claro que no, señor Tusk, porque la reubicación está pensada para los refugiados. Así que vamos a ver si es posible que abordemos el debate de la migración en su conjunto con un poquito más de consistencia y con un poquito más de solidaridad y de inteligencia política. Aquí hemos reclamado un enfoque integral de la migración, hemos reclamado que se superen las soluciones ad hoc y hemos reclamado que se cumpla la legalidad internacional, que dice que los refugiados tienen derecho a ser protegidos en los países europeos. Así que le sugiero, primero, que nos escuche un poco más y, segundo, que este nuevo mensaje que usted ha lanzado sea el mensaje que permanezca en los próximos meses. Porque, verá, estamos perdiendo prestigio, prestigio como institución —la Unión Europea como conjunto—, precisamente por declaraciones como esas y por políticas insolidarias como las que ustedes están defendiendo, en contra de lo que la Comisión Europea trata de hacer. Y una última reflexión, señor presidente verá, el señor Donald Trump acaba de lanzar una bomba humanitaria política y de seguridad, afirmando que va a dejar de financiar a la agencia de los refugiados palestina. Le ruego, señor Tusk, que tenga esto en cuenta para equilibrarlo, porque lo último que nos falta es dejar aún más abandonados a los palestinos más vulnerables.